De telles atrocités on parle dans ce cas, quand même, de démembrement! n'ont pourtant pas ralenti les multiples preuves d'affection de nos dirigeants européens à l'égard des coupables et des complices. De plus, s'il est normal de condamner des crimes perpétrés contre les journalistes extra européens, j'aimerais entendre la même chose quand nos journalistes, sur le sol européen, subissent des menaces de mort. Dénoncer les crimes, c'est bien les empêcher, c'est encore mieux.

J'aimerais donc entendre ici une condamnation ferme et unanime contre toute forme de violence à l'égard de tous les journalistes, sans exception et sans considération pour leurs opinions.